Zum Zweiten Es gibt hoffentlich in diesem Saal niemanden, der die parlamentarische Demokratie gegen die Bürger ausspielt und eine Trennlinie zwischen uns und unserer Aufgabe als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger sieht, wie er uns das unterstellt hat. Wir spüren alle das Knistern vor dem Gipfel. Wir hoffen auf den entscheidenden, befreienden Pass des Verfassungsgerichtshofs. Wir erwarten, dass der Rat seiner Verantwortung für Europa gerecht wird, sich nicht in Geiselhaft von einer Person nehmen lässt und die nötigen Entscheidungen personell, institutionell, zeitlich, inhaltlich und finanziell trifft. Ich appelliere aber auch an die Regierungen, bei der Auswahl der Kommissare und der Nominierung nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern die beste Lösung für die Gemeinschaft, deren Teil wir sind. Ich appelliere an die Regierungen, nicht die bekannten parteipolitischen Spielchen bei der Auswahl der Kommissare zu spielen, sondern die gemeinsame europäische Verantwortung in das Zentrum der Personalauswahl zu stellen. Ich fordere vom Kommissionspräsident, ein ehrgeiziges Anforderungsprofil an die Kommissare und an die Mitgliedstaaten zu richten. Mein zweiter Punkt ist die Finanzmarktaufsicht. Ja, ich begrüße die Makroaufsicht, aber damit ist es ja noch lange nicht getan. Wir brauchen auch die Mikroaufsicht, und der Vorschlag der Kommission ist meiner Ansicht nach der kleinste gemeinsame Nenner, das Mindestmaß. Wir müssen weiter gehen, wir müssen zu einer europäischen Finanzmarktaufsicht mit Weisungsrecht kommen, analog zur Europäischen Zentralbank.